hæstvirtur forseti við erum að nálgast lokin á þessari umræðu um skýrslu hæstvirts forsætisráðherra um stöðuna í efnahagsmálum

að okkar málum margir hafa tekið þátt í þessari umræðu sem þó hefur verið harla fálmkennd og að vissu leyti má segja að við höfum verið dæmd til þess að fálma okkur áfram því að það er svo margt óljóst um forsendur þessarar umræðu við vitum að að íslenska þjóð eru að falla miklar skuldbindingar

hversu miklar þær eru vitum við ekki við vitum ekki heldur á hvaða forsendum íslensk stjórnvöld ætla að standa ég held að við séum öll sammála um að við viljum að íslendingar standi við

og lögbundnar skuldbindingar sem íslendingar hafa tekist á herðar en hverjar eru þær á hvaða forsendum ætlum við að standa það vitum við ekki erum við að tala um fimm hundruð milljarða erum við að tala um sex hundruð milljarða erum við að tala um sjö hundruð milljarða síðan er að koma að okkar málum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hann mun fara með það fyrir sína stjórn

okkur er sagt að við þurfum að fjórfalda þá upphæð til þess að ná okkar markmiðum hver eru þau hver eru þessi markmið hér erum við að tala um tæpa landsframleiðslu sem stjórnvöld segjast reiðubúin að skuldbinda okkur og næstu kynslóðir fram í tímann fram í næstu ár af hverju tvo milljarða bandaríkjadala af hverju átta

ég óttast líka tískuna í hagfræðinni og í stjórnmálunum sömu tísku og leiddi okkur út í fenið alþjóðlegs og sagði að vaxtahækkun hjá íslenska seðlabankanum væri góð þetta er talsmaður fulltrúa j jöklabréfanna á íslandi þetta er talsmaður fyrirtækis sem er ekki alveg komið á hliðina en var við það og er komið núna í samkrull með öðru fyrirtæki og er hagsmunaaðili á fjármálamarkaði hvers vegna þurfum við átta milljarða bandaríkjadali ég spyr eigum við ekki að ræða það það hefur enginn rætt það það spyr enginn stóru grundvallarspurninganna vegna þess að menn eru tilbúnir að fara inn í nýju tískusveifluna nýju támjóu skóna þykkbotna sólana og bara halda áfram á rússíbananum lengra út í fenið ég spyr gæti verið að við þyrftum ekki að taka öll þessi stóru lán gæti verið að við eigum að hugsa það aðeins betur hvort það sé rétt að fara út í frjálst flæði í gjaldeyri gæti verið að við með okkar litla gjaldmiðil eigum að hafa meiri stjórn á honum meiri handstýringu

eru að leggja að okkur að gera ég hallast að því